Se non vi sono obiezioni, le modifiche che vi ho proposto e che sono state proposte dai gruppi politici sono approvate.